J'ai entendu beaucoup parler de terrorisme d'extrême droite, et puis j'ai entendu aussi les imprécations habituelles contre le populisme. Je serais très heureux si les orateurs qui se sont exprimés à ce sujet pouvaient me citer un seul attentat imputable à l'extrême droite ou aux populistes commis dans mon propre pays, la France.